J'attire votre attention, mes chers collègues, sur le fait que nous devons terminer à 13 h 30 et qu'il y a encore beaucoup d'explications de vote à formuler.